Engedjék meg, hogy egy aspektusra reagáljak, méghozzá az ország elnevezésével kapcsolatos kérdésre. És hadd kezdjem azzal, hogy én mélyen megértem a képviselőknek az elégedetlenségét, sőt az indulatát is az ügyben. Nincs annál rosszabb, mint hogyha egyhelyben toporgunk egy kérdésben, és hiába van teljesítmény, nem tudjuk elismerni. El kell hogy mondjam, hogy a jószomszédi kapcsolatok fönntartását alapvető fontosságúnak tartom, a bővítés csak ezek mentén képzelhető el. Ennek része kellene, hogy legyen, hogy az ENSZ égisze alatt, tárgyalásos úton, kölcsönösen elfogadható megoldást találjanak a felek. A Tanács üdvözli a folyamatban levő magas szintű párbeszédet, és várakozással tekint annak elébe, hogy ez eredményt hozzon.

A névvita megoldatlansága, az egyelőre eredménytelenül zajló tárgyalások elhúzódása azonban nem lehet hivatkozási alap a reformok lelassulására az országban. A magyar elnökség még az elnökség megkezdése előtt mélyreható kétoldalú tárgyalásokat folytatott az érintett felekkel, és arra biztattuk őket, hogy találjanak megoldást. Nekik kell megtalálni ezt a megoldást! Itt mindenki más ugyan segíthet, de rajtuk múlik. Tehát mi folyamatosan ezt a párbeszédet és megoldáskeresést bátorítjuk. Nagyon sajnálom, hogyha nem tudunk előrelépni ez ügyben a magyar elnökség alatt. Ahogy említettem, ez nem csak Volt Jugoszláv Köztársaság Macedónia miatt, hanem az egész régió, az Európai Unió udvara, ami már lassan nem udvar kellene, hogy legyen, hanem az Unió integráns része. Fontos volna, hogy végre haladhassunk.